hæstvirtur forseti fjölbreytni í atvinnulífi á íslandi hefur sem betur fer aukist á síðustu árum stöðugt meiri áhersla er lögð á vísindi og nýsköpun og menn eru sem betur fer sífellt að gera sér betur grein fyrir mikilvægi menntunar á öllum sviðum einn vaxtarbroddur íslensks samfélags er ferðaþjónusta þar hefur dýrmæt þekking og reynsla byggst upp á liðnum árum víða um land hefur ferðaþjónusta verið haldreipi fyrir íbúa hún hefur aukið frumkvæði þeirra og vitund um verðmæti landsins fyrir útlendinga og líka fyrir gesti annars staðar að á landinu við vitum að íslenskrar vetrarmánuðir eru langir og strangir það höfum við fundið vel undanfarnar vikur þar sem ófærð og óveður hafa gert okkur öllum erfitt fyrir hvað þá þeim aðilum sem halda úti hótelum og gististöðum á landsbyggðinni en með þá vissu í hjarta að senn fari sól að hækka á lofti með vaxandi ferðamannastraumi og því að vonandi fari vetur konungur líka að hljóma spennandi í eyrum ferðalanga hafa þessir atvinnurekendur þreytt þorrann þess vegna skýtur það dálítið skökku við að um leið og ferðalangarnir fara að streyma um landið breytast skólar í gististaði um allar trissur ég ímynda mér að skólar séu leigðir út til ákveðinna ferðaþjónustuaðila séu leifar gamalla tíma en það vekur samt upp spurningar um það sérstaklega þegar haft er í huga þá fjárfestingu sem ferðaþjónustuaðilar hafa lagt í hvort eðlilegt sé að skólar séu nýttir með þessum hætti á sumrin hvort ekki sé réttara að sleppa slíku ef nýting skólanna er undirbúin með öðrum hætti vakna ýmsar spurningar hversu langir eru samningar til dæmis um leigu skólanna hvaða kröfur þurfa viðkomandi aðilar að uppfylla er horft til þess hvort einhver önnur gisting sé í boði á viðkomandi svæði

sem eru þessar í fyrsta lagi hvort kannað hafi verið að þessi starfsemi hafi áhrif á nærliggjandi þjónustuaðila þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra iðnaðar og ferðamála össur skarphéðinsson í fyrsta lagi fyrstu hyggst ráðherra beita sér fyrir könnun á samkeppnisstöðu hótela og gististaða á landsbyggðinni með hliðsjón af því að ríkið hefur lengi leigt skólahúsnæði á háannatíma til einstakra ferðaþjónustuaðila annar telur ráðherra